Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier haben wir mal den Fall einer EU weiten Datenbank, die wir als grüne Bürgerrechtler nicht gleich komplett abgelehnt haben, so wie etwa die vom Europäischen Gerichtshof als unzulässig erklärten Passagierdatensammlungen. Bei ECRIS geht es nicht um Massenüberwachung, sondern um die Auffindbarkeit von Daten über verurteilte Straftäterinnen und Straftäter. Dieser Index besteht bereits für EU Bürgerinnen und EU Bürger. Ihn nun auch endlich für Angehörige von Drittstaaten einzurichten, die in der EU verurteilt wurden, ist nur folgerichtig. Und trotzdem werden wir das Ergebnis am Ende nicht mittragen können. ECRIS für Drittstaatenangehörige, so wie es nun beschlossen werden soll und wie es der Kollege Dalton gegen das Mandat der meisten LIBE Koordinatoren mit dem Rat ausgehandelt hat, führt nämlich eben nicht zu einer Gleichbehandlung von Angehörigen von Drittstaaten, sondern zu einer doppelten Ungleichbehandlung Während von EU Bürgerinnen und Bürgern die Fingerabdrücke nur dann in ECRIS erfasst werden, wenn sie im Zuge der Ermittlungen ohnehin angefallen sind, sollen für Drittstaatenangehörige ab einer bestimmten Schwelle immer die Fingerabdrücke erfasst werden. Das hat System und ist ein weiterer Baustein einer umfassenden Biometrie Datenbank aller Drittstaatenangehörigen, die nicht nur wir kategorisch ablehnen. Doppelstaatler, also Menschen, die sowohl eine EU Staatsbürgerschaft besitzen als auch die eines Drittstaates, sollen in ECRIS und ECRIS TCN erfasst werden. Sie landen also vorsichtshalber gleich in zwei Datenbanken statt in einer. Das führt dazu, dass einige EU Bürger weniger gleich sind als andere, und es verstößt damit gegen das Verbot der Diskriminierung aufgrund von Nationalität.